biðin eftir því að hæstvirt ríkisstjórn jóhönnu sigurðardóttur hrindi í framkvæmd raunhæfum aðgerðum til þess að endurreisa bankakerfið er skelfileg því án heilbrigðs bankakerfis getur atvinnulífið ekki þrifist ef ekki er ráðist til atlögu við þetta vandamál af fullum þunga þá má búast við enn frekari ógæfu í íslensku samfélagi auknu atvinnuleysi og frekari gjaldþrotum heimilanna í landinu hæstvirt ríkisstjórn sendi frá sér þann fyrsta febrúar tvö þúsund og níu svokallaða verkefnaskrá ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þar kemur fram með leyfi forseta að hún var mynduð til þess að hrinda í framkvæmd brýnum og mikilvægum aðgerðum einkum í þágu heimila og atvinnulífs til endurreisnar bankakerfisins undanfarnar vikur höfum við kynnst nokkrum af þeim málum sem hæstvirt ríkisstjórn forgangsraðar og metur þau brýnustu til að leysa úr þeim bráðavanda og því neyðarástandi sem ríkir í efnahagsmálum

til að takast á við það sem máli skiptir kjarni málsins er að við þurfum starfhæfa banka við þurfum að einbeita okkur að endurreisn bankakerfisins

voru settar fram eftir að fregnir bárust af skýrslu nefndar um endurreisn bankakerfisins undir stjórn mats jósefsson þær voru settar fram áður en ég fékk tækifæri til að heyra hann sjálfan skýra frá tillögum sem birtust í skýrslu sem hann hefur kynnt

og var svo tilbúin að vera opin því í dag styð ég allar þær ríkisstjórnir og allt það sem gert er til þess að stuðla megi að heilbrigði hér í okkar atvinnulífi og á heimilum landsins við verðum að reisa við bankakerfið okkar og þar með atvinnulífið það voru því vonbrigði að kynnast tillögum nefndarinnar um endurreisn bankanna því tillögurnar eru mjög loftkenndar þær eru einskis virði svona tillögur nema þeim fylgi aðgerðabinding ég spyr hæstvirtur forsætisráðherra um þessar tillögur í fjórum liðum og þar sem tími gefst nú ekki til að endurtaka þessar spurningar þá læt ég fyrstu nægja hvernig hyggst ráðherra fylgja eftir þeim tillögum sem mats jósefsson hefur kynnt eða nefndin hefur kynnt til hvaða aðgerða hyggst ráðherra grípa